leggja fram fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra vegna starfa tollgæslunnar við eftirlit á innflutningi í gámum þannig háttar til að árið tvö þúsund og fjögur voru hundrað fimmtíu þúsund tuttugu feta gámar fluttir til landsins og þá má ætla að á þessu ári verði þeir hundrað sextíu og fimm þúsund aðeins um eitt prósent þeirra eru skoðaðir þannig háttar líka til að við hverja skoðun í gámi þurfa tollverðir að opna gámi og fjarlægja allt innihaldið það er handlanga út úr gámnum til þess að geta skoðað þetta með einhverjum hætti tollgæslan í reykjavík á hins vegar og er með sendibíl sem sem er með gegnumlýsingartæki og í ársskýrslu vegna gegnumlýsingarbifreiðar kemur fram árið tvö þúsund og fjögur með leyfi forseta svohljóðandi setninga á síðastliðnu ári náðist góður árangur í baráttu gegn innflutningi fíkniefna meðal annars fyrir tilstilli gegnumlýsingarbifreiðar embættisins starfsmenn gegnumlýsingarbifreiðar áttu þátt í að finna nokkrar af stærstu fíkniefnasendingum sem reynt var að smygla til landsins og komu þar að vísu nokkrir aðrir til sögunnar eins og áhættugreiningardeild fólksins og tollverðir líka auk þess fannst töluvert af öðrum ólöglegum varningi alls voru þrettán þúsund þrjú hundruð þrjátíu og átta pakkar eða hlutir gegnumlýstir á liðnu ári þannig er með þennan sendibíl sem er með gegnumlýsingartæki að það þarf að handlanga hvern pakka í gegnum þetta lýsingartæki nú er munurinn á þess eða það sem hér er verið að tala um og spurt fyrst og fremst um er það að tæki sem er til að gegnumlýsa gáma getur skoðað gám án þess að varningur sé tekinn út úr gámnum og tekur það aðeins þrjár mínútur að keyra í gegnum þetta gegnumlýsingartæki og geta ári aðilar sem eru við skoðun á þessum búnaði séð það hvort þarna séu hlutir sem óæskilegir eru eða ekki eru

að leggja fram eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra er fyrirhugað að kaupa eða leigja tæki fyrir tollgæsluna til að gegnumlýsa gáma farartæki pallavöru og fleira við innflutning til að herða eftirlit með innflutningi fíkniefna